virðulegi forseti við flytjum nefndarálit um frumvarp til breytingar á tollalögum vörugjaldi og lögum um virðisaukaskatt með síðari breytingum nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ingva má pálsson frá fjármálaráðuneyti snorra olsen frá tollstjóra jón steindór valdimarsson frá samtökum iðnaðarins og andrés magnússon frá samtökum verslunar og þjónustu þá hafa nefndinni borist umsagnir frá félagi íslenskra stórkaupmanna ríkisendurskoðun seðlabanka íslands tollstjóra viðskiptaráði íslands félagi löggiltra endurskoðenda og sameiginlega frá samtökum iðnaðarins og samtökum verslunar og þjónustu í frumvarpinu er lagt til að aðilar sem njóta greiðslufrests á aðflutningsgjöldum og vörugjöldum geti óskað eftir breytingu á fyrirkomulagi gjalddaga vegna uppgjörstímabila á árinu tvö þúsund og níu einnig er lögð til breyting sem á að tryggja fullan innskattsrétt þrátt fyrir umræddar breytingar á fyrirkomulagi gjalddaga aðflutningsgjalda fram kom á fundi nefndarinnar að frumvarpið væri í samræmi við tillögur samtaka iðnaðarins og samtaka verslunar og þjónustu sem settar voru fram í ljósi þess að stór hluti fyrirtækja ætti erfitt með að standa í skilum með opinber gjöld vegna efnahagsástandsins samtökin óskuðu einnig eftir því að greiðsluaðlögun í anda ákvæða frumvarpsins yrði látin taka til virðisaukaskatts í innanlandssölu eftir ábendingu fjármálaráðuneytis og tollstjóra leggur nefndin til þá breytingu að í stað þess að gera greiðsluaðlögun aðflutningsgjalda og vörugjalda samkvæmt ákvæðum frumvarpsins valkvæða skuli greiðsluaðlögun vera hin almenna regla vegna uppgjörstímabila aðflutningsgjalda og vörugjalda á árinu tvö þúsund og níu og gilda sjálfkrafa um þá sem njóta greiðslufrests á tolli þannig verður jafnræði með greiðendum meira auk þess sem ekki verður þörf á að reikna vexti frá hefðbundnum gjalddaga til hinna nýju gjalddaga eins og ákvæði frumvarpsins gera ráð fyrir að því gefnu að breytingin verði samþykkt ræddi nefndin um stöðu þeirra greiðenda sem að fullu hafa staðið skil á aðflutningsgjöldum sem koma áttu til greiðslu fimmtánda mars tvö þúsund og níu nefndin leggur til að frumvarpið gildi afturvirkt frá og með þeim degi og að umræddir aðilar geti farið fram á hlutfallslega endurgreiðslu og þar með hagað greiðslu samkvæmt ákvæðum frumvarpsins vegna samkomulags stjórnvalda við alþjóðagjaldeyrissjóðinn var á fundi nefndarinnar óskað eftir upplýsingum um hver áhrif umræddra breytinga yrðu á tekjur ríkissjóðs nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali ellert b schram var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta rita björgvin g sigurðsson formaður framsögumaður pétur h blöndal gunnar svavarsson bjarni benediktsson árni þór sigurðsson ragnheiður elín árnadóttir jón bjarnason og birkir j jónsson